Señor presidente, querido comisario, el trabajo que haces al frente de una cartera tan difícil como la de Energía y Cambio Climático ha significado un antes y un después para todos los europeos. Has sido el artífice, el motor de poner a Europa liderando la lucha contra el cambio climático para dejar un planeta mejor a todas las futuras generaciones. El Acuerdo de París ha sido vital y es de justicia decir hoy aquí que sin tu empeño no se hubiera logrado, como también has logrado la unión energética, la descarbonización y pasar a la acción. Tus cinco años al frente de la comisaría se definen con una palabra éxito éxito que solo es posible lograr trabajando con pasión, con tu capacidad negociadora y con tu visión. Los españoles siempre dejamos huella por donde vamos, pero la huella de tu paso por la Comisión será tan imborrable como la de nuestra querida Loyola de Palacio. Como española te digo, de todo corazón, gracias.